Arabský svet sa mení a málokto vie odhadnúť, aké vlády či režimy preberú moc v arabských krajinách. Situácia je o to zložitejšia, že izraelská administratíva v poslednom čase opäť provokovala arabský svet výstavbou nových osád na palestínskom území. V takomto čase nám, myslím si, ostáva jediná možnosť silná angažovanosť na všetkých stranách. Musíme presvedčiť našich izraelských priateľov, aby sa zdržali akýchkoľvek aktivít, ktoré by mohli vyvolať zbytočný hnev arabského obyvateľstva. Súčasne sa však musíme citlivo snažiť a dôrazne angažovať v arabskom svete, najmä v krajinách, kde sa dnes rozhoduje o budúcej orientácii, aby sme podporili slušné, demokratické politické sily, ktoré dokážu prípadné spory riešiť pokojne, vecne, bez predsudkov a nenávisti. Viem, že cesta k posilneniu mieru na Blízkom východe nebude jednoduchá, ale dúfam, že aj izraelská vláda už dnes chápe, že sa jej dnes naskytá jedna z posledných možností na pokojné, pragmatické usporiadanie vzťahov s Palestínou.